Herr Präsident! Das wird meine letzte Rückfrage sein und ich hoffe, dass ich nicht noch einmal für eine faktische Rückfrage beleidigt werde. In jedem Fall geht es mir um die Frage Sie zeigen hier auf, dass es immer wieder bei den Anschlägen der letzten Zeit Brüssel, Kopenhagen, Paris bekannt war, welche Täter die Anschläge vollzogen haben.